Izvolite, gospod. Hvala za vprašanje. Jaz mislim, da je treba bolj eksplicitno določiti, kaj pomeni sovražni govor, kaj je laž, kaj kaj kaj je fake news, kaj je lažna novica, jo bolj opredeliti, zato da bo zakon in se da s tem tudi inšpektorat lažje sankcioniral in odgovoril na te zadeve. Trenutno je to zelo presplošno napisano, tako da je, ne da je zelo težko določiti, kdaj smo prekoračili tisto mejo, ko se je začel sovražni govor, ko informacija ni bila pravilna. Dokler ni nekih konkretnih indicev, kdo je bil, kdo je bil podtaknjen, zakaj bil kdo zelo težko rečeš, da je bila to lažna lažna lažna novica. In v tem primeru ni bil noben konkretno napaden in je trenutna zakonodaja tako splošno napisana, da je, če sem čisto iskren, skoraj nemogoče ali zelo težko to sankcionirati, ne. In v tem, kar ste vprašali, kaj bi naredil, v tem se mi zdi, da bi mogel moral novi zakon, ki bo napisan, bolj eksplicitno določiti, @ do ka tere meje so so še mnenja, ki se med sabo razlikujejo, in kje smo prekoračili tisto mejo, ko to postane lažna novica, sovražni govor in jo je treba seveda tudi potem sankcionirati. Hvala lepa.